Señor Presidente, este informe responde a una histórica demanda de la Comisión de Pesca de este Parlamento a la Comisión Europea en relación con los acuerdos con terceros países, en los que ha pedido históricamente coherencia dentro de la Unión Europea entre las políticas de pesca, comercio y desarrollo, la necesidad de una estrategia general con el Pacífico y una estrategia pesquera basada en un enfoque con carácter regional. Entiendo que estas políticas podrán ayudar a mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el Pacífico, a mejorar la lucha contra la pesca ilegal, a mejorar la seguridad jurídica para los buques europeos —que tengo que decir que representan únicamente el 2 de los buques presentes allí, porque el resto son mayoritariamente asiáticos— y a incrementar el desarrollo de la comunidad pesquera de los terceros países, tanto en infraestructuras como en empresas transformadoras, porque esa tiene que ser la contribución europea también el desarrollo económico y social de esos países.